le fortunate famiglie che sono riuscite a sopravvivere. Che poi sul campo ci siano anche i caschi blu dell'ONU, impegnati in una missione, e che non siano stati in grado di fermare i massacri è davvero preoccupante. La situazione in Congo, oltre a creare ingiuste vittime tra i civili, rischia di gettare discredito sull'ONU e sulla comunità internazionale tutta. Ecco perché la politica europea deve essere più forte e coerente. Nessun Migration Compact sarà possibile senza prima la pacificazione dell'Africa.